Ta zpráva obsahuje rovněž pojem jako udržitelnost a já si myslím, že to je pro naši budoucnost skutečně klíčové v jakémkoli odvětví, ale samozřejmě i v akvakultuře. Když vidíme průmyslový rybolov, který doslova drancuje naše oceány, a mnohé pobřežní oblasti už vlastně neobsahují žádný život, tak o to více je naše budoucnost a akvakultura důležitá. Potřebujeme podpořit inovace a výzkum, vědu v této oblasti a podporovat ji právě z evropských fondů. Myslím si, že to má vysoký potenciál a také se mi líbilo, pokud kolega zpravodaj zdůraznil i důležitost regionálních cílů právě v tomto tématu.